Un municipio castigado por la crisis y por los años de abandono de las distintas administraciones. Frente a ello, vecinos, organizaciones sindicales y movimientos sociales agrupados en la plataforma Urge Parla han elaborado un plan de garantías y derechos que recoge planes de empleo, viviendas y comedores sociales, inversiones, servicios públicos, etc. Un plan al que la Unión Europea puede y debe contribuir a través de sus políticas y recursos contra la pobreza y la exclusión social. Desde aquí, todo nuestro apoyo a la lucha de Parla por el empleo y por unos servicios públicos dignos para este municipio.